Russland ist ein wichtiger strategischer Partner, nicht nur aus Energie und Wirtschaftsgründen, sondern man muss nur auf die Landkarte schauen insgesamt in dieser veränderten Welt. Und ich glaube, dieses gemeinsame Interesse sollten wir anerkennen. Das Zweite ist die ökonomische Entwicklung, die ist wichtig. Und die Europäische Union ist Russlands Handelspartner Nummer eins.

Euro gehabt. Deshalb muss Russland auch verstehen, dass es sein Interesse und nicht nur unser Interesse ist und darauf entsprechend reagieren. Jetzt noch in der Krise der Europäischen Union zu tun, als könnte man eine dominierende weltmachtähnliche Vorgehensweise gegen die Europäische Union pflegen ich glaube, diese Attitüde der letzten Monate sollte ein wenig beseitigt werden.

Wir müssen weiterhin feststellen, dass dieses Russland auch nicht bereit ist, zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich eine ernsthafte Zusammenarbeit zu betreiben, die bedeutet, dass man strategische Zusammenarbeit auch politisch so einbinden muss, dass man ein equal